Wprowadzając obowiązkowe standardy, nie zapominamy jednak o różnorodności europejskich rynków.

bufory antycykliczne, bufory na ryzyko systemowe oraz wyższe wagi ryzyka dla kredytów mieszkaniowych. Na uwagę zasługuje także szeroki zakres swobody decyzyjnej włącznie z wyższymi wymogami kapitałowymi w obszarze tzw.